al final de la vida útil antes del 31 de diciembre del año 2015. Cabe señalar que, aunque está más allá del alcance de esta propuesta de la Comisión, la revisión de la exención para el cadmio es una oportunidad para eliminar, también, otra exención que parece que está fuera de lugar a día de hoy, como es la posibilidad de que las pilas de botón todavía contengan mercurio.